Chci říci panu komisaři, že jakýkoliv krok, který učiní k tomu, aby byť jeden jediný život byl zachráněn, tak takovýto krok samozřejmě myslím, že nejen já, ale všichni mí kolegové podpoří. Já bych chtěl slyšet slova o tom, že budeme hledat příčinu této katastrofy a zároveň vyvodíme i osobní zodpovědnost konkrétně zodpovědných lidí. Aby tito lidé věděli, že se neschovají v žádné díře světa, že neutečou před tou zodpovědností a že bude vyvozena podle platných pravidel mezinárodního trestního práva. Já si myslím, že toto je strašně důležité, aby takovýto vzkaz dnes vůči těmto lidem ze Štrasburku zazněl.